Madame la Présidente, Madame la Commissaire, ce rapport fait état de la mise en œuvre par les États membres du système de décision de protection européenne. Il consiste à appliquer dans l'ensemble de l'Union, pour un agresseur pénalement condamné, une mesure d'éloignement, une interdiction de se rendre dans certains lieux ou encore une interdiction d'approcher sa victime à moins d'une certaine distance. Sur le papier, cela pourrait être une très bonne chose puisque ce système devrait permettre de protéger efficacement une victime d'une nouvelle agression.

Comment prétendre pouvoir protéger les femmes, les enfants, les plus faibles, quand un terroriste est capable de traverser trois États après avoir commis un attentat meurtrier? Comment voulez vous protéger une femme victime de violences quand des quartiers entiers de nos villes deviennent des zones de non droit pour les femmes? Ce système de protection qui existe déjà dans les États membres est une bonne chose mais les limites auxquelles vous l'avez vous même contraint dans une Europe sans frontières le rendent inopérant.